Sehr geehrte Frau Mogherini, herzlichen Dank für Ihr engagiertes Eingangsstatement und insbesondere auch Ihre Bezugnahme auf die Bedeutung Jordaniens für die noch ausstehende Lösung des Nahostkonflikts. Libanon und Jordanien gehören mit zu unseren wichtigsten und verlässlichsten Partnern bei der Aufnahme von syrischen Kriegsflüchtlingen. Allein Libanon hat insgesamt 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, was insgesamt etwa 30 seiner Bevölkerung ausmacht, in Jordanien sind es 10 Im Vergleich zur EU mit ihren 500 Millionen Einwohnern kann man wirklich sagen, dass die Europäer sich vor ihrer Verantwortung drücken, was eine Schande ist. Libanon und Jordanien benötigen dringend unsere weitere Unterstützung. Ende 2015 habe ich mir die Lage vor Ort in Libanon angeschaut und dabei mit vielen Flüchtlingen gesprochen. Wenn wir die Stabilität in diesen Ländern und in der gesamten Nahostregion gewährleisten wollen, müssen wir solidarischer werden. Wenn Europa diese Länder schon nicht mit Flüchtlingskontingenten unterstützt und sie dabei entlastet, müssen wir ihnen maximale Unterstützung im Handel, durch humanitäre Hilfe, aber auch durch Wirtschaftsförderung geben. Vielen Dank an die Hohe Vertreterin und ihr Team für ihr intensives Engagement für eine diplomatische Lösung, damit wieder Frieden nach Syrien zurückkehrt.